Vă vorbește omul care a câștigat detașat alegerile prezidențiale din România de la sfârșitul anului

De atunci și până azi, timp de 12 ani, toate alegerile sunt fraudate în România. La 9 decembrie 2012, vor avea loc noi alegeri parlamentare.